Z całą odpowiedzialnością głosowałem za, razem z moja grupą.

One związane są jednak z faktem, że Parlament Europejski stopniowo implementuje te zalecenia i stopniowo dostosowuje się do zwiększonej roli, jaką spełnia dzisiaj w strukturach europejskich nasz Parlament w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Ja, oczywiście, za bardzo pozytywne uważam, że w ramach procedury sprawdzającej państwa członkowskie, stanowiące większość kwalifikowaną, mogą zablokować wniosek Komisji w przypadku polityki handlowej zwykłą większością głosów. To o to chodzi jak mówiła moja przedmówczyni między innymi w sprawach ostatecznych środków antydumpingowych. To dobrze, że stwarzamy mechanizmy, które mogą bronić rynku europejskiego, które mogą bronić naszych konsumentów.